Señora presidenta, señor comisario, el ecodiseño es un paso fundamental para continuar avanzando hacia el nuevo modelo europeo de economía circular y bajo en emisiones.

Gracias a ello se facilitará la reutilización de los productos, serán más fáciles de desmontar, más sencillos de reparar y podremos combatir mejor la obsolescencia programada. De esta manera ahorraremos daños al medio ambiente y disminuiremos los costes de fabricación. La importancia del ecodiseño ha hecho que la gran mayoría de grupos del Parlamento nos hayamos puesto de acuerdo en las medidas a adoptar. Hemos sido conscientes de que, para avanzar hacia una nueva manera de producción y de consumir, es primordial regular todas las etapas del ciclo de vida de un producto. Este informe se ocupa de la Directiva aprobada ya en 2009 con este título. Sin embargo, casi diez años después de su aprobación, no podemos estar completamente satisfechos de su implementación. Debemos aprender de errores y aportar soluciones más firmes y concretas, que a su vez sean un instrumento potente contra el cambio climático. Por este motivo, estamos convencidos de que el informe que hoy se presenta representa un avance y un progreso hacia el modelo de economía circular, aquel que nos permitirá contaminar menos y crear más y mejor empleo en Europa.